Por eso, animo al Servicio Europeo de Acción Exterior a continuar sus trabajos y sus informes para promover el respeto de los derechos humanos en el mundo. Además, quiero recordar que, en general, los países que respetan los derechos humanos y el Estado de Derecho son también los que respaldan un orden internacional basado en el Derecho internacional y en la paz, que es lo que los europeos deseamos. Por otra parte, el Consejo de Asuntos Exteriores de diciembre del año pasado acordó iniciar los trabajos para establecer un régimen global de sanciones contra las violaciones de derechos humanos, tema este que también recuerda el documento de las prioridades de la Presidencia alemana, que ha empezado hace unos días. Me gustaría conocer con más detalle qué objetivos persigue, el estado de estos trabajos... Desde luego, me parece imprescindible mejorar los mecanismos para el cumplimiento de las sanciones. No se puede repetir lo sucedido en Madrid el pasado mes de enero.